Dat moeten wij herhalen, ook aan de supporters van Assad, diegenen die nog twijfelen.

In de tussentijd moeten wij effectief humanitaire hulp verlenen, op alle mogelijke manieren druk opvoeren op China en Rusland om het regime te laten vallen en alles doen wat enigszins mogelijk is om de oppositie te helpen zich te organiseren, zich te verenigen en een geloofwaardig alternatief te ontwikkelen.